Welche Gedanken haben Sie, damit nicht mehr Bürokratie entsteht und wie die Kontrollen erfolgen können?

Es ist ein sehr guter Ansatz, aber ich glaube, man muss sehr gut darüber nachdenken, wie er gestaltet werden kann und wie die Menschen dann auch mitgenommen werden, damit sie das als ein Plus für Europa betrachten.